Herr Präsident! Im Zeitalter der Demokratie muss für alle Politikbereiche gelten Die Bürger sind nicht nur Objekte, sondern sie sind die Subjekte aller politischen Entscheidungen. Das müssen die Bürger auch erleben, und sie müssen es gerade und ganz besonders auch in Europa erleben.

Wenn wir europäische Wahlen haben, dann sprechen viele Parteien gar nicht über europäische Themen, sondern über nationale Interessen. Und wenn die Wahl vorbei ist, dann taucht plötzlich ein Kommissionspräsident auf, der nie zur Wahl gestanden hat, sondern der hinterher in einem dunklen Raum aus dem Hut gezaubert wurde. So können wir die Beteiligung der Bürger nicht stärken, sondern so stärken wir eher ihre Frustration!